Herr Präsident, Hohe Beauftragte!

Die Idee der Europäischen Einigung ist immer gewesen, Interessen miteinander zu verbinden, um dadurch den Stress der Vergangenheit zu überwinden und unnötig zu machen, weil es ja größere gemeinsame Interessen gibt.